Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el secretismo, la opacidad, la falta de transparencia esa es la política de los acuerdos internacionales de la Unión Europea, porque lo que quiere esconderse es la falta de democracia, una agenda imperialista en lo político y en lo económico. Por eso mismo, este Parlamento ha tenido que batallar cada documento, cada nota que ha extraído de la Comisión. Y por eso mismo, ha sido necesario recurrir a los tribunales para obtener lo que los Tratados disponen el acceso automático y exhaustivo del Parlamento a todas las informaciones relevantes para las negociaciones de los tratados internacionales de la Unión Europea. No es que nos sorprenda que esta judicialización sea necesaria nos hemos cansado en comisiones de investigación como en la de LuxLeaks de recibir papeles con el contenido censurado, por no hablar de la resistencia a que pudiéramos conocer los documentos de la ATCI. Incluso hoy, de manera parcial, sesgada y secreta, como si no tuviéramos que responder ante el pueblo europeo de lo que negocia la Unión Europea en su nombre. Nos tenemos que enterar por filtraciones y notas de prensa de la colaboración de la Unión Europea con Marruecos y de la explotación colonial del Sáhara Occidental, de la violación de los derechos de los refugiados en Turquía, de la entrega de nuestros datos a las agencias americanas y de la venta de nuestra agricultura, nuestra industria y hasta las normas laborales a través del ACS, del AECG o de la ATCI. La situación es especialmente grave por ser el Parlamento la única institución europea democráticamente elegida. Es obvio que deberán abrirse los Tratados para que, en los asuntos de la política exterior europea, que combina por igual el aventurerismo neocolonial, la subordinación a la OTAN y el servicio a los oligopolios económicos, sea el Parlamento quien opine y quien decida. Pero en aquellos aspectos, como los acuerdos comerciales, en los que el derecho de consulta y decisión ya está reconocido, ¿cómo puede justificar la Comisión que sus actuales prácticas son transparentes, si la información está fragmentada y recoge solo las actas de una parte, impidiendo una visión global de lo que se negocia, si excluye a determinadas comisiones de diputados o se utiliza la confidencialidad como subterfugio para que el acceso se haga solo en salas secretas donde la mayor parte de los documentos, cuando son legibles, llevan la marca de confidencial para evitar que el debate se traslade hacia aquellos a quienes representamos, que no es otro que el pueblo europeo? Por ello, para nosotros el debate sobre la transparencia no es un debate meramente técnico. Es un debate de cómo la Unión Europea se ha alejado tanto de los principios democráticos que su actividad política no resiste la luz y los taquígrafos. Mientras se niega la información al Parlamento se acude a los medios para asegurar que, si hubiera negociaciones, serían para asegurar la democracia, nuestros derechos sociales, nuestra seguridad, siempre respetando la voluntad popular. Si fuera así, ¿por qué no se nos mantiene informados? ¿Cómo nos vamos a creer que no se debate de contrapartidas geopolíticas cuando se aborda la revisión de los visados y de los aranceles? ¿Cómo nos vamos a creer que los derechos humanos no son la última de las consideraciones cuando se discute de acuerdos de migrantes y refugiados? ¿Cómo se decide dónde mandar nuestros barcos y nuestras armas para proteger intereses multinacionales y no la paz global? ¿Quién está presionando para liberalizar al máximo en todos y cada uno de los acuerdos comerciales que nacen en Bruselas, punta de lanza del desmantelamiento del propio modelo social europeo?

¿Es que no tienen ideología los expertos? ¿O es que los intereses de los grandes países, incluidos los Estados Unidos, tienen más voz que los 751 eurodiputados de esta Cámara a la hora de preparar las reuniones y las líneas de actuación exterior? Si no es así, no tengan miedo, abran sus puertas, sus documentos, regularmente y sin cortapisas, y permitan el acceso a los equipos parlamentarios a toda, absolutamente toda la información, aunque me temo que lo que evidenciarán es la degradación del proyecto europeo contra los derechos de los trabajadores y de los pueblos, en el mundo y en la propia Europa.